Señor Presidente, cuando todavía sufrimos los efectos del colapso financiero del 2008, algunos siguen preocupándose más de las finanzas que de los trabajadores. Necesitamos más dotaciones de capital para que los accionistas paguen por sus excesos especulativos, en vez de presentar a las familias las facturas de su orgía financiera. Es falso afirmar que estas dotaciones adicionales pueden reducir el crédito porque, si la liquidez está cayendo, es porque sus políticas macroeconómicas, sus recortes, sus ataques al mundo del trabajo, están deprimiendo la economía real. Basilea tiene que definir criterios prudentes y objetivos para el riesgo, independientes de un sector financiero voluble y demasiado acostumbrado a operar sobre una finísima capa de hielo. Lamento que el Comisario Dombrovskis, en su presentación de esta mañana, reafirmara el compromiso de esta Comisión con la liberalización financiera y le pido al Comisario Katainen que, al menos, no frustre en Basilea un acuerdo que evite que otra burbuja especulativa devaste la economía global.